Panie Przewodniczący! Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na jedną szczególnie ważną rzecz. Otóż program ten na samym początku, w okresie pilotażowym, ma pół miliarda euro. To dobrze, że jednocześnie właśnie w tym okresie wyznaczono pułap minimum trzech państw i trzech firm trzech firm z trzech państw, aby można było ten projekt realizować i finansować z tej właśnie puli. Natomiast zwracam uwagę na jedną ważną rzecz ten program ma przyszłość. Został on już określony w tym sprawozdaniu. Będziemy mówili o następnej perspektywie i w tej perspektywie, już siedmioletniej, wartość całego programu ma wynieść aż pięć miliardów euro. Zwracam na to uwagę, bo warunki, o których mówiliśmy przy tym sprawozdaniu, w następnej perspektywie, powinny być jeszcze bardziej precyzyjne, jeszcze bardziej dowartościowane z punktu widzenia ram prawnych, ale podkreślam Europa wreszcie zajmuje